Seit zehn Jahren wird nicht zuletzt aufgrund von Anzeigen der Freiheitlichen Partei immer wieder gegen mich ermittelt.

Und Herr Mölzer ist genau derjenige, der durch eine Luxuszusatzpension und andere Dinge, die er so treibt das wird dann noch entsprechend aufzudecken sein, EU Mittel tatsächlich unverantwortlich verwendet.